Monsieur le Président, la lutte contre la maladie d'Alzheimer est devenue une priorité européenne ces dernières années et il était temps. J'ajoute que je me réjouis de toutes les initiatives qui viennent d'être annoncées par le commissaire Dalli. Cette forme de vieillissement cérébral est en pleine explosion en Europe et dans le monde plus de sept millions de personnes touchées et dix millions si l'on veut bien considérer les autres types de maladies neurodégénératives. On peut certes et on doit se féliciter du financement européen actuel de trente quatre projets de recherche mais il faudra faire mieux, beaucoup mieux même, et notamment en termes de coordination des recherches sur Alzheimer dans le huitième programme cadre de recherche et cela dès

Il est également essentiel de privilégier une approche multidisciplinaire qui englobe le diagnostic, la prévention, le traitement et l'accompagnement des patients et de leur famille

À ce sujet d'ailleurs, une étude récente, qui vient d'être publiée en France, révèle les coûts socio économiques considérables induits par cette maladie plus de mille euros par mois pour la prise en charge médicale et la surveillance des malades seulement, et cela sans calculer l'immense dévouement des proches, des familles qui consacrent, au quotidien, plus de six heures à l'éveil et à l'encadrement du patient. Aider ces patients, c'est aussi ne pas se tromper de diagnostic. Le monde scientifique nous l'indique il s'agit aujourd'hui de modifier les critères internationaux car, en appliquant à la lettre des critères souvent obsolètes, on inclut trop de patients qui ont d'autres formes de démence.

Il faut plus de volontaires lors des études cliniques si l'on espère trouver un jour et c'est une obligation un traitement curatif. La révision toute prochaine de cette directive essais cliniques est donc l'occasion rêvée d'y répondre concrètement et d'apporter de l'espoir aux familles.